Ne aflăm într o perioadă în care lipsa de încredere, incertitudinea piețelor și problemele de finanțare sunt obstacole care nu permit statelor membre să înainteze suficient în redresarea situației economice. În acest context, susțin propunerea Comisiei de a pune bazele unei noi revoluții industriale, care să reinstaureze atractivitatea Europei ca loc de producție și piață de desfacere.

De aceea, consider că baza revenirii ei o reprezintă sectoare industriale precum cel minier și de exploatare a gazelor. Demararea exploatării de aur de la Roșia Montana ar putea constitui o bună oportunitate pentru crearea locurilor de muncă și evitarea reconversiei profesionale. Și totodată, exploatarea gazelor de șist ne ar putea asigura, pe lângă locuri de muncă, și independență energetică.